Monsieur le Président, cher collègue David Mc Allister, vous nous dites que l'Europe doit devenir une puissance souveraine. Mais prenez le traité de Lisbonne notre souveraineté y est déjà limitée, comme dans l'ancienne Union soviétique, ici par la politique étrangère de l'Union européenne liée à l'OTAN, là par l'ouverture systématique, qui laisse les marchands gouverner et la finance décider. Par ailleurs, il ne peut y avoir de souveraineté européenne sans peuple européen, et donc la souveraineté européenne est une illusion car je ne connais que des peuples, des Allemands, des Français et des Italiens. Ce qui nous relie d'ailleurs dans nos différences, c'est la chrétienté, que s'empresse de nier l'Union européenne par son relativisme, son laïcisme et son humanisme athée. Mon collègue Paşcu dit que les États européens doivent mener une politique de défense commune pour renforcer l'identité européenne. Pour cela, il agite l'épouvantail extérieur, la Russie, qui pourtant a retrouvé son identité européenne en sortant du communisme et en retrouvant son héritage orthodoxe. Il pousse à la guerre contre la Russie pour nous unir, nous, Occidentaux, justement contre cette identité européenne qu'il veut pourtant défendre, identité faite des deux poumons de l'Europe avec la Russie.